Enfin, bien évidemment, il nous faut faire en sorte que nous ayons un partenariat économique, agricole et lié au tourisme. La chute de l'activité principale touristique en Tunisie est mortifère, et donc, la lutte contre le terrorisme, pour la démocratie, pour le développement, c'est une lutte de la Tunisie, mais c'est aussi la lutte des Européennes et des Européens.